Monsieur le Président, Madame la Commissaire, dans son arrêt la Cour de justice a indiqué que la directive européenne constitue une ingérence d'une vaste ampleur et d'une gravité particulière dans les droits fondamentaux, dans le respect de la vie privée et dans la protection des données personnelles, sans que cette ingérence soit limitée au strict nécessaire. Je partage cet avis garder des données personnelles de manière injustifiée et aussi longtemps que le voudraient certains, c'est inacceptable. Il est évident qu'une réécriture de la directive de 2006 s'impose et, donc, une réécriture aussi de plusieurs lois nationales inspirées de la directive.

Nous avons maintenant de quoi remettre une partie de ces accords en cause. On se retrouve à négocier un accord de libre échange avec les États Unis, pour qui les données personnelles sont stockables et manipulables à souhait. La Cour européenne de justice rappelle à ceux qui ne nous ont jamais crus et écoutés que la protection des données est une valeur centrale de notre société.